Diría que, gracias a ese esfuerzo y a esa determinación, hoy contamos con un mecanismo que, por primera vez, va a permitir un intercambio de información y de comunicación entre los Estados miembros y la Comisión Europea en relación con los acuerdos intergubernamentales en materia de energía que se llevan a cabo

Creo que se trata con ello de favorecer el conocimiento permanente del mapa del suministro o de las redes de suministro energético y, por tanto, es muy positivo para la mejor gestión del abastecimiento energético en la Unión Europea. Con este Reglamento, si yo tuviera que utilizar un símil, diría que estamos pavimentando un camino necesario para avanzar a mayor velocidad en el desarrollo del mercado interior de la energía. Si hoy desperdiciáramos esa oportunidad y no comenzáramos a pavimentar el camino, como pretende algún grupo político en esta Cámara, simplemente estaríamos perdiendo una oportunidad de oro. Nos encontraríamos, dentro de algún tiempo, en la misma situación que hoy, pero mucho después. Por tanto, confío en que mañana haya un gran apoyo parlamentario a esta propuesta.